Frau Präsidentin! Es ist vieles gesagt worden, was vollkommen richtig ist.

Es ist auch so, dass es Arbeitsplätze geben würde in der EU und in Marokko selber, auch in der Westsahara, das stimmt auch. Es gibt im Moment einige Arbeitsplätze für Frauen, zum Beispiel aus der Westsahara, in der Fischerei.

Das schien auch glaubhaft.

Es gibt so viele Fragezeichen dabei. Darum habe ich den Eindruck, wir müssen wirklich sehen, dass das normal verhandelt wird auch wenn ich weiß, es hat so lange gedauert mit der Beteiligung der westsaharauischen Bevölkerung.